De onbeschaamdheid van Bulgaarse bendes om voor miljoenen onterechte subsidies aan te vragen in Nederland. Roemenen die onvervangbare schilderijen in Rotterdam stelen en vervolgens blijken te verbranden. Bendes uit Oost Europa die op grote evenementen honderden smartphones stelen.